Lipsa acestora înseamnă venituri reduse pentru persoanele vârstnice și, deci, creșterea riscului sărăciei. De asemenea, educația copiilor și serviciile de sănătate din zonele rurale sunt esențiale pentru existența acestor comunități. Precaritatea infrastructurii de bază din mediul rural scade interesul antreprenorilor pentru dezvoltarea de ferme și de unități productive în aceste zone. Îndemn statele membre să utilizeze fondurile structurale pentru a remedia lipsa infrastructurii de bază în zonele rurale și să pună în aplicare politici pentru a îmbunătăți accesul tuturor la infrastructura publică. Îndemn Comisia și statele membre să își respecte angajamentul de a îmbunătăți infrastructura de bandă largă din zonele rurale, ca modalitate de a stimula competitivitatea acestora. Turismul rural bazat pe unități turistice familiale creează locuri de muncă, permite combinarea obligațiilor de familie cu activitatea profesională și încurajează populația rurală să rămână în mediul rural.